Erstens muss man sagen, dass wir massive Veränderungen erleben, die wir bislang alle nur sehr unvollständig verstehen, und dass wir uns einig sind, dass die digitalen Möglichkeiten unsere Lebensgewohnheiten schon erheblich verändert und unser Leben insgesamt an vielen Stellen vereinfacht haben. Zweitens sind allerdings auch viele Regeln, die für analoge Märkte geschaffen worden sind, nicht alle so geeignet, um im digitalen Bereich die gewünschten Effekte in gleicher Weise zu erzielen. Ich möchte meinen Wortbeitrag hier vor allem auf jene Plattformen richten, die eine sogenannte Gatekeeper Funktion innehaben und damit für alle Unternehmen zwingend Voraussetzung sind als Eintrittsbarriere in diesen Binnenmarkt. Diese Gatekeeper Plattformen gehorchen aber bisher nur ihren eigenen Regeln und selbstgesetzten Prinzipien, was es vielen Start ups in Europa schwer möglich macht, in dem Maße zu wachsen, wie sie wachsen könnten, die Innovationen so zu nutzen, wie sie sie erfunden haben. Deswegen müssen wir hier unter wettbewerbsrechtlichen Gesichtspunkten dringend nachsteuern, weil wir sicherstellen müssen, dass auch im digitalen Zeitalter die Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft so gelten, wie dies im analogen Zeitalter der Fall war.